valdþáttanna og það skiptir máli fyrir allt þjóðfélagið já við þurfum að efla þingið og ég held að við þurfum líka að huga að umræðuhefð í þinginu nú er ég forseti norðurlandaráðs og er nýkominn af þeim vettvangi og ég hef hugsað nokkuð um það að við megum sannarlega læra margt af því hvernig okkar nágrannar hafa hagað sínum málum því þeir hafa sannarlega reynst farsælli í sinni samfélagsuppbyggingu heldur en við og ég er ekki frá því að hluti af því sé einmitt umræðuhefð þeirra löng lýðræðisleg hefð fyrir skoðanaskiptum þvert á flokka málefnalegri umræðu og gefa sér tíma í

til að mynda í nefndastörfum þingsins að miklu leyti fyrst og fremst að minnsta kosti í þeim nefndum sem ég kom að setið nefndarfundi til að hlýða á gesti en í allt of litlum mæli setið nefndafundi til að skiptast á skoðunum þingmanna á milli og flokka á milli um ólík sjónarmið í málum og leitast við að vinna úr hinum ólíkum skoðunum sem allra besta niðurstöðu og ég held að það sé sannarlega eitt af því sem við megum huga að í störfum þingsins það er þessi umræðuhefð okkar